Najsilniej przejawia się to na rynku pracy poprzez zwiększenie niepewności zatrudnienia, zmuszanie kobiet do pracy w niepełnym wymiarze godzin, liczne zwolnienia w sektorach zdominowanych przez kobiety chociażby w sektorze publicznym, gdzie konsolidacja finansów skutkuje cięciami w zatrudnieniu zarówno w administracji, jak i w sektorze usług publicznych oraz pomocy publicznej. Do tego należy dodać blokowanie kobietom drogi awansu i wciąż utrzymujące się różnice w płacach pomiędzy kobietami a mężczyznami, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację kobiet. W związku z powyższym równość kobiet i mężczyzn wciąż pozostaje wyzwaniem dla Unii Europejskiej, szczególnie w czasach kryzysu. Wierzę, że nowe priorytety w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn przedstawione przez Komisję zostaną zrealizowane oraz korzystnie wpłyną na poprawę sytuacji kobiet w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej.